Je voudrais, sur ce point, confirmer ce qu'a déjà dit devant vous et ce que vous savez le Président Barroso, à savoir que le comité de surveillance de l'OLAF, composé de personnalités extérieures, a pu accéder au rapport final de l'OLAF, qu'avec la réforme de l'OLAF, à laquelle nous travaillons, et que beaucoup d'entre vous ont souhaitée, les droits procéduraux des personnes concernées seront clarifiés et que la coopération entre l'OLAF, les autorités judiciaires et les institutions européennes sera renforcée. Le rapport final d'enquête de l'OLAF, sur ce dossier, a été transmis aux autorités judiciaires maltaises, au procureur général.

complexe, sur le plan technique et sur le plan juridique. Concernant la date de la proposition, nous travaillons, donc, d'arrache pied, rapidement, et nous nous efforçons de mettre en place un texte qui propose un véritable Parquet européen, qui soit, Monsieur le président Theurer, effectif et opérationnel dès le début. Le fait de travailler sérieusement sur un sujet complexe explique, Madame la présidente Gräßle, que nous ayons besoin de temps, et, sans doute, de plus de temps que certains, ici, légitimement, le souhaiteraient, mais je veux donner cette explication d'une proposition sérieuse, qui sera nous l'espérons, après qu'elle ait été votée et, peut être améliorée

Je confirme que cette proposition sera présentée par mes collègues conjointement, par M.

Enfin, plusieurs d'entre vous ont évoqué des cas particuliers, ici, en Autriche, en Bulgarie.

M. Kovatchev, sur tous ces cas, je ne vais pas me prononcer, je ne les connais pas dans le détail s'il y a des cas particuliers, ils peuvent toujours faire l'objet de saisine et l'OLAF et les services compétents les examineront, de manière objective et impartiale. Mais, plus généralement, il s'agit de la gestion des Fonds structurels européens, que je connais assez bien, puisque, dans mon premier mandat de commissaire européen, j'ai eu l'honneur d'être en charge de cette politique régionale, et j'ai bien vu la nécessité d'être rigoureux.

L'OLAF peut enquêter, et il le fait, quand il reçoit des informations suffisamment claires et probantes. Il est, à ce moment là, compétent. Voilà ce que je peux dire. Mais, au delà de la gestion des cas actuels, je veux rappeler que des progrès sont possibles, d'une manière générale, sur les marchés publics et, d'une manière particulière, sur les marchés publics qui concernent des crédits engagés dans le cadre du budget européen. Je voudrais dire à Madame Borsellino, qui a, notamment, évoqué ce point, que c'est précisément l'un des objectifs que nous visons, dans le cadre du single market act où je vous ai présenté, il y a maintenant un an et un mois, deux propositions qui ont de nombreux objectifs, s'agissant de la commande publique, mais, bien sûr aussi, de la simplification des marchés publics au profit des entreprises, notamment des petites entreprises et des donneurs d'ordre, la qualification des marchés publics, pour mieux prendre en compte les préoccupations transversales, l'inclusion sociale, la protection de l'environnement, l'innovation mais, également, Mesdames et Messieurs les députés, les sujets que nous avons évoqués, aujourd'hui

Voilà ce que je vise, aussi, par le biais de cette proposition, qui est sur votre table et à laquelle beaucoup d'entre vous travaillent, sur la simplification de la directive concernant les marchés publics et puis de cette nouvelle proposition dans un domaine qui, lui aussi, présente des risques et où il n'y a pas, pour l'instant, de cadre minimal européen, qui est celui des concessions. Je vous ai présenté ces deux textes au mois de décembre, il y a un an maintenant, et j'espère que nous pourrons aboutir, sous la présidence irlandaise, Madame la Ministre, à l'approbation de ces deux textes sur la commande publique, qui concernent les règles de transparence, en même temps que la simplification, comme je l'ai dit, tout à l'heure. Voilà ce que je pouvais répondre, Monsieur le Président, le plus simplement possible, en vous promettant de transmettre l'ensemble de vos questions à mes collègues, Mme Malmström,